Señor Presidente, mantener la población en las zonas poco pobladas es la mejor garantía para su conservación. La estrategia cita la palabra desarrollo, pero quiero poner el acento en tres principios En primer lugar, los modelos de negocio que generen desarrollo en esas zonas deben tender a la rentabilidad y la calidad de las producciones, y las nuevas actividades vinculadas a la economía baja en carbono son la vía para potenciarlas. En segundo lugar, la economía social es el modo de emprendimiento más adecuado para vincular a estas poblaciones en proyectos compartidos relativos a su bienestar. En tercer lugar, las personas que viven en estas zonas deben disponer de un nivel de servicios públicos, sanitarios y educativos, así como de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, equiparable al del resto de la ciudadanía. Mejor invertir en esto que en subvenciones a la producción.